Señor Presidente, me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a los ponentes en la sombra y a la ponente de este informe por haber tenido en cuenta la opinión de la Comisión de Agricultura, dado que el sector agrícola es, precisamente, uno de los capítulos más sensibles de las negociaciones comerciales con países terceros. Los acuerdos de libre comercio pueden traer muchos beneficios, pero también pueden poner en serio riesgo el futuro de determinados sectores agrícolas vulnerables, para los que es preciso prever las cláusulas de exclusión o las medidas paliativas necesarias. Esa acumulación de concesiones puede ser especialmente nociva en ámbitos como el de las frutas y hortalizas o en sectores como las aves o la carne de vacuno. La agricultura ha sido ya, en muchas ocasiones, la moneda de cambio de negociaciones comerciales con países terceros, circunstancia que no debería repetirse en el futuro. Por otra parte, una de las principales metas de la Unión en las negociaciones con países terceros debería ser la introducción de una relación de equivalencia o, a ser posible, la total reciprocidad de los estándares sanitarios, así como la supresión de las barreras no arancelarias, que constituyen el verdadero obstáculo al comercio con muchos países por encima de las barreras arancelarias. Por último, solo deseo insistir en la importancia que tiene para la imagen de marca de la Unión Europea la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas en países terceros, por lo que esto debería ser una condición irrenunciable en las negociaciones agrícolas de los acuerdos comerciales.